Maar terwijl wij hier praten over het stoppen van de vernielingen zijn er nog nooit zoveel projecten verwoest.

Alles lijkt erop en nu ben ik heel erg voorzichtig dat het een systematisch beleid is tegen de Palestijnen.

Bij mij gaat dat er niet in.

We weten dat er 400 kinderen dakloos zijn geworden sinds dit jaar. En toch blijft het hier weer stil in Europa.

om? Dat heb ik hier nog niet gehoord.